Ayer fueron los jóvenes en Orlando o una pareja de policías que cumplían con el deber de protegernos. A todos ellos quiero darles un enorme gracias porque han dado sus vidas para que yo pueda ejercer mi libertad.

Lo sabemos bien aquí, en Bruselas, cuando repiten sus amenazas y no sabemos dónde estaremos seguros. No podemos renunciar a nuestro modo de vida, porque eso sería lo mismo que decirles que han ganado esta nueva guerra que es el terrorismo. Pero para que los europeos podamos seguir viviendo en un espacio de libertad y seguridad, necesitamos tomar medidas para prevenir el terrorismo y combatir la radicalización. Tenemos que hacerlo sin complejos, como lo hace el Partido Popular, que ha hecho de la lucha contra el terrorismo una prioridad, contrariamente a quienes aquí en esta Cámara parecen no comprender que, en el terrorismo, la prevención es importantísima, pero también lo son las medidas de seguridad, el intercambio de información y el defendernos, con todos los medios permitidos por la ley, de quienes solo tienen en mente acabar con nosotros. Necesitamos combatir el reclutamiento por internet de aquellos que se unen al ISIS

y necesitamos potenciar la educación. Pero, sobre todo, necesitamos unidad y voluntad política para luchar eficazmente contra el terrorismo, esa voluntad que se desvanece rápidamente después de un atentado, poniendo en riesgo la seguridad de los europeos. Termino recordando a todas las víctimas europeas, dentro y fuera de nuestras fronteras y pidiendo a la Comisión lo que llevo pidiendo desde hace siete años una directiva europea sobre víctimas de terrorismo, porque las víctimas del terrorismo son asesinadas para atemorizar a toda la sociedad.